W uzasadnieniu twierdzi, że krzyż jest widocznym znakiem przyznawania się do wartości podstawowych, porządku, ładu prawnego i społecznego w Bawarii i w Niemczech, jest symbolem tożsamości jego kraju.

Dlatego dobrze byłoby rozszerzyć tę inicjatywę na instytucje unijne, Parlament Europejski. Mając na względzie, że liderem największej grupy politycznej EPL, odwołującej się do chadeckich tradycji i wartości, jest Manfred Weber, europoseł CSU z Bawarii, zachęcam go i oczekuję, że wyjdzie z podobną propozycją w Brukseli i Strasburgu, co spotka się nie tylko z moim silnym wsparciem, ale i wielu innych konserwatywnych europosłów.